virðulegi forseti ég mæli fyrir frumvarpi til breytinga á lögum um útlendinga með frumvarpinu er lagt til að almenn kæruleið í málum samkvæmt lögunum verði færð til sjálfstæðrar úrskurðarnefndar sem mun hafa sömu valdheimildir og ráðherra hefur nú til að úrskurða í kærumálum samkvæmt þrítugustu grein laganna ráðherra mun skipa kærunefnd útlendingamála til fimm ára í senn samkvæmt fyrirliggjandi frumvarpi endurskoðun ákvarðana útlendingastofnunar hefur verið í umræðu um nokkurt skeið hér á landi núverandi fyrirkomulag er með þeim hætti að innanríkisráðuneytið endurskoðar ákvarðanir stofnunarinnar í samræmi við ákvæði þrítugustu greinar laganna þessi framkvæmd íslenskra stjórnvalda hefur verið gagnrýnd hún hefur verið gagnrýnd á þeim forsendum að ráðuneytið geti ekki talist óháður og óhlutdrægur úrskurðaraðili í málum þar sem undirstofnun þess tekur hina kæranlegu ákvörðun gagnrýnin hefur komið frá umdæmisskrifstofu flóttamannastofnunar sameinuðu þjóðanna fyrir norður evrópu bæði árin tvö þúsund og níu og tvö þúsund og tólf og hefur svo verið ítrekað af hálfu evrópunefndarinnar gegn kynþáttafordómum og umburðarleysi þá hafa svipuð sjónarmið verið sett fram af hálfu rauðakrossins á íslandi ég tek undir þessa gagnrýni og tel þess vegna að brýnt sé að skipuð verði úrskurðarnefnd sem starfar óháð innanríkisráðuneytinu þá tel ég jafnframt mikilvægt að mannréttindasamtök eigi aðild að nefndinni til að tryggja enn frekar sjálfstæði hennar í þessu sambandi er einnig vert að geta þess að innanríkisráðuneytið réðst í mikið átak til styttingar málsmeðferðartíma hælisumsókna vorið tvö þúsund og þrettán í tíð forvera míns í starfi í tengslum við átakið hefur verið unnið að tillögum til úrbóta á lagaumhverfi og verklagi í öllum málaflokkum í því skyni var meðal annars leitað fanga hjá norðmönnum enda byggja gildandi íslensk lög um útlendinga að meginstefnu til á eldri lögum um útlendinga í noregi

dómsmálaráðherra noregs og þá aðila sem aðallega koma að þessum málum í noregi og hvar sem komið er í heiminum og spurt um það hverjir standi best að þessum málum og hverjir eru með þá stefnu sem hægt væri að kalla farsælasta í þessum málefnum er noregur nefndur við vildum auðvitað leita til þeirra sem taldir eru gera þetta best og þess vegna höfum við leitað til noregs og allt það sem fram kemur í þessu frumvarpi byggir á að breyta okkar löggjöf til samræmis við þeirra metnaðarfullu löggjöf í þessu máli það felur það meðal annars í sér að stofna sjálfstæða kærunefnd sem tæki til meðferðar kærur og úrskurði útlendingastofnunar og við teljum að það sé heillaspor fyrir málaflokkinn bendum á að noregur svíþjóð finnland og danmörk eru öll með slíka sjálfstæða úrskurðarnefnd eða úrskurðardómstól vegna mála er varða komu dvöl eða hælisumsókn útlendinga við undirbúning þessa frumvarps hefur því eins og ég sagði áðan verið litið til reynslu þessara nágrannaþjóða okkar allt með það að markmiði að bæta og tryggja að við séum að gera eins vel varðandi mannréttindi varðandi málshraða en einnig verðandi kostnað í öðru lagi miðar frumvarpið að því að innleiða tvær tilskipanir evrópusambandsins annars vegar er um að ræða tilskipun evrópuþingsins og evrópuráðsins tvö þúsund og fjögur þrjátíu og átta um rétt borgara sambandsins og aðstandenda þeirra til frjálsrar farar og dvalar á yfirráðasvæði aðildarríkjanna tilskipunin var innleidd að hluta til með lögum númer áttatíu og sex tvö þúsund og átta og með lögum númer áttatíu og þrjú tvö þúsund og tólf en frumvarp þetta miðar að því að innleiða tilskipunina að fullu og koma til móts við athugasemdir frá eftirlitsstofnun efta esa um að ísland hafi ekki innleitt tilskipunina með fullnægjandi hætti esa hefur gert athugasemdir við innleiðingu tilskipunarinnar og gaf stofnunin út rökstutt álit í desember tvö þúsund og tólf þar sem íslenskum stjórnvöldum var veittur ákveðinn frestur til að ljúka innleiðingunni til að komast hjá málshöfðun fyrir efta dómstólnum og tryggja fullan rétt þeirra einstaklinga sem tilskipunin nær til er afar brýnt að sá kafli frumvarpsins sem hefur að geyma ákvæði til innleiðingar á tilskipuninni nái fram að ganga og verði að lögum hins vegar er um að ræða tilskipun um brottvísun útlendinga í ólögmætridvöl það er tilskipun evrópuþingsins og evrópuráðsins tvö þúsund og átta hundrað og fimmtán um sameiginleg viðmið og skilyrði fyrir brottvísun ríkisborgara utan e e s sem dveljast ólöglega á svæði aðildarríkjanna tilskipunin öðlaðist gildi tuttugasta og fjórða desember tvö þúsund og tíu og var ísland bundið af henni frá þeim tíma vegna þátttöku í schengen samstarfinu ísland er hins vegar eina ríkið sem ekki hefur enn innleitt tilskipunina tilskipunin hefur að geyma sameiginleg viðmið og málsmeðferðarreglur vegna útlendinga sem dveljast í ólögmætri dvöl þar á meðal reglur um það í hvaða tilvikum skuli brottvísa útlendingi í ólögmætri dvöl auk ákvæða í frumvarpinu sem leiðir af þeim skuldbindingum sem hér hafa verið nefndar er lögð til ein minni háttar breyting á lögunum vegna nýrrar dyflinnar reglugerðar sem margir hér í þessum sal þekkja sem tók gildi í upphafi þessa árs afar brýnt er að ljúka innleiðingu þeirrar gerðar sem ég hef getið hér svo auk komi til frekari eftirmála fyrir íslensk stjórnvöld hvað það varðar virðulegi forseti í byrjun síðasta árs til að fara aðeins yfir söguna í þessum málaflokki þá var það þannig að í byrjun síðasta árs var hröð og nokkuð óvænt fjölgun umsókna um pólitískt hæli hér á landi og í kjölfar hennar samþykkti fyrrverandi ríkisstjórn tillögu þáverandi innanríkisráðherra um að efna til tímabundins átaks í stjórnsýslu og búsetumálum hælisleitenda ég er þeirrar skoðunar að það átak hafi verið mjög mikilvægt og það átak sé að skila okkur ákveðinni grunnhugsun inn í þetta verkefni sem við verðum að vinna áfram með á þeim tíma var ráðinn verkefnisstjóri skipuð sérstök verkefnisstjórn og starfsmönnum fjölgað tímabundið hjá útlendingastofnun og innanríkisráðuneytinu til að takast á við þá áskorun sem stjórnvöld stóðu þá frammi fyrir sem var stóraukinn fjöldi umsókna og afgreiðslutími sem í engu samhengi getur talist viðunandi þess vegna var lagt upp með tvíþætt tilgang á þeim tíma annars vegar að vinna niður þann mikla fjölda mála sem var til meðferðar hjá stjórnvöldum og hins vegar að setja fram tillögur um skilvirkara fyrirkomulag við afgreiðslu hælismála til fram og fyrst og síðast skilvirkara fyrirkomulag að því leyti að forgangsraðað sé í þágu þeirra sem taldir eru þurfa á pólitísku hæli að halda og geta ekki beðið við þær aðstæður sem þeir þurfa að bíða vegna þess langa afgreiðslutíma sem er í þessum málum markmið okkar er það sama það er að stytta þann tíma sem hælisleitendur þurfa að bíða eftir niðurstöðu í máli sínu hér á landi en einnig að lækka kostnað ríkisins við umönnun hælisleitanda sem hlýst af svo löngum biðtíma eins og áður hefur verið rætt um í þessum sal er sá kostnaður á síðasta ári um sex hundruð milljónir króna og við viljum ráðstafa því fjármagni vel og kröftuglega í þágu þeirra sem hafa þennan rétt og það verður best gert með því að stytta málsmeðferðartímann ég vil líka ítreka það sem ég hef nokkrum sinnum sagt áður í þessum ræðustól að í innanríkisráðuneytinu er nú unnið af miklum og umfangsmiklum úrbótum í þessum málaflokk sú vinna er núna leidd af ernu kristínu blöndal lögfræðingi hjá ráðuneytinu og sérfræðing í málefnum flóttamanna vinnan er nú á lokastigum og má vænta þess að frekari tillögur verði kynntar seinni partinn í febrúar markmiðið er að einfalda til muna bæði móttöku og meðferð þeirra sem sækja um alþjóðlega vernd hér á landi auka gæði í málsmeðferð hælisumsókna og jafnframt tryggja aukið upplýsingaflæði og skilvirkni í kerfinu við viljum klárlega öll og við eigum að nálgast þessi mál af mannúð sinna þeim eins vel og við mögulega getum og vera jákvæð gagnvart því að taka inn til landsins þá einstaklinga sem sannarlega þurfa á alþjóðlegri og pólitískri vernd að halda

málaflokks síðastliðið ár hafa verið stigin ýmis framfaraskref en betur má ef duga skal það er enn svigrúm til úrbóta og við eigum að hæli betur að þeim sem sannarlega þurfa á slíkri vernd að halda ég hef þegar rætt það við félagsmálaráðherra og við erum sammála um að það sé mikilvægt að við íslendingar skoðum vel til dæmis að taka í auknum mæli á móti svokölluðu kvótaflóttafólki það er einstaklingum sem hafa fengið viðurkenningu á stöðu sinni sem flóttamenn og hafa mikla þörf og sannarlega þörf fyrir að fá landvist í öðru ríki við höfum góða

þetta eru einstaklingar og fjölskyldur sem þurfa sannarlega á vernd að halda en komast ekki til að sækja um hana í formi pólitísks hælis heldur bíða þess að þeim verði boðin slík vernd og við eigum þess vegna að huga að því að skoða það að fjölga þessum einstaklingum sem kallaðir eru kvótaflóttafólk rauðikrossinn og önnur mannúðarsamtök hafa ítrekað bent á þetta atriði að það sé erfitt fyrir þá sem hafa þörf fyrir slíka vernd að koma þessa leið og sækja um hæli þannig að við eigum að sýna frumkvæði í því sambandi skilvirkasta leiðin er auðvitað sú eins og menn þekkja hér að hjálpa því fólki með því að auka samvinnu við flóttamannastofnun sameinuðu þjóðanna um móttöku kvótaflóttamanna og auka þannig fjölda þeirra einstaklinga sem tekið er á móti hér á hverju ári íslensk stjórnvöld og íslenskt samfélag hefur forgangsraðað í þágu þessa og við þekkjum öll mörg falleg og góð dæmi um það hversu vel hefur tekist til og sérstaklega þegar ísland hefur til dæmis verið að forgangsraða í þágu kvenna og barna sem eru föst í flóttamannabúðum víða um heim og komast hvergi og ég tel að okkur beri skylda til að huga að því vandlega hvernig við getum gert betur hvað þetta varðar síðan eru það auðvitað önnur málefni sem tengjast málefnum innflytjenda í þessu landi það er auðvitað bæði það sem verið er að ávarpa í þessu frumvarpi sem lýtur aðallega að því að tryggja það að sá mikli fjöldi sem nú sækir um að dvelja hér í formi pólitísks hælis eða alþjóðlegrar verndar fái svör skýrt og örugglega það þýðir því miður ekki að við getum svarað öllum þeim beiðnum jákvætt þar búum við við alþjóðlega löggjöf þar búum við við íslenska löggjöf sem gerir ráð fyrir því að innan slíks ramma það er sú alþjóðlega vernd sem felst í pólitísku hæli það er ákveðinn rammi í kringum það við verðum auðvitað að virða það og vinna það þannig enda er markmið allra alþjóðlegra stofnana sem koma að því einungis það að forgangsraða í þágu þeirra sem mest eru taldir þurfa á slíkri hjálp að halda við verðum að forgangsraða í þágu þess en við verðum líka og þess vegna er svo mikilvægt að koma á fót þessari kærunefnd útlendingamála að tryggja að það gerist eins hratt og mögulegt er og eins örugglega og mögulegt er virðulegi forseti ég vil einnig nýta þetta tækifæri til að hvetja okkur til að hugsa ekki um þessi mál alltaf í ákveðnum hólfum við tölum um kvótaflóttamennina við tölum um hælisleitendur sem eru auðvitað sérstakt viðfangsefni og við erum bundin af mjög ríkri og sterkri alþjóðlegri löggjöf og innlendri löggjöf hvað það varðar að forgangsraða í þágu þeirra sem þurfa og eiga rétt á slíkri hjálp síðan eru það innflytjendamálin almennt ég vil nota þetta tækifæri til að hvetja þingheim til að vinna sameiginlega að þeim málum og hugsa þau mál kannski með aðeins öðrum hætti heldur en við höfum oft gert ég hvet okkur til að hugsa ekki um innflytjendur sem einn hóp þeir eru jafnólíkir og við sem búum í þessu landi ég hvet okkur líka til að gera það sem víða í evrópu er sérstaklega mikið í umræðunni núna að hugsa um innflytjendur sem tækifæri ekki nálgast verkefnið sem ógn heldur nálgast það sem tækifæri það er tækifæri fyrir íslenskt samfélag að fá fólk af ýmsum toga af ýmsu tagi frá ýmsum stöðum til að setjast að á íslandi við eigum að vera umburðarlynd gagnvart því við eigum að halda okkur við reglur að sjálfsögðu regluverkið á að vera skýrt en við eigum að taka þeim sem vilja hér búa og starfa og vera hluti af okkar samfélagi og eiga rétt á því að taka þeim með opnum örmum ég hvet okkur til að nálgast verkefni þannig þannig vil ég nálgast það og ég held að mikilvægt sé að við sem samfélag gerum það ég hef áður sagt það úr þessum ræðustóli að ég hef setið marga fundi frá því ég var innanríkisráðherra með ráðherrum sem takast á við sömu verkefni sérstaklega á vettvangi evrópusambandsins og evrópusamstarfsins þar sem evrópa lítur á það sem eina helstu ógn sína hagfræðilega og efnahagslega að innflytjendur séu að fara fram hjá álfunni og ég hvet okkur til að tryggja það að hér sjái fleiri heldur en bara við sem hér búum tækifæri til að búa lifa og starfa þannig vil ég beita mér í þessum málaflokki innan þess skýra ramma sem við höfum að það sé forgangsraðað í þágu þeirra sem þurfa á hjálp að halda en þegar umræðan snýst um innflytjendur almennt dvalarleyfi atvinnuleyfi þá reynum við að sýna umburðarlyndi skilning og líta á það sem tækifæri

sameiginlega og tryggjum að við séum að gera eins vel og við getum í þessum málum það er líka rétt að geta þess að innan innanríkisráðuneytisins er auðvitað unnið að breytingum er varða útlendinga almennt og þá er með ríkari hætti tekið á þeim viðfangsefnum er nálgast búsetuóskir dvalarleyfi atvinnuleyfi og svo framvegis og við erum að skoða það allt í stóru samhengi en það er stærra mál heldur en nákvæmlega er fjallað um í þessu frumvarpi sem aðallega lýtur að því eins og ég sagði hér áðan að tryggja það að málsmeðferðarhraðinn verði meiri svörin verði skýrari svörin berist fyrr og þeir sem eiga rétt á alþjóðlegri vernd fái þá vernd fljótt og mögulega þeir sem ekki eiga rétt á þeirri alþjóðlegu vernd fái líka svarið um að þannig sé það ekki fljótt og örugglega og það mun þarna best virka að mínu mati fyrir íslenskt samfélag og tryggja það að við séum að nálgast þessi mál með þeim hætti sem við helst viljum ég hef nú gert grein fyrir meginatriðum frumvarpsins legg til að að þessari umræðu lokinni verði frumvarpinu vísað til háttvirtrar allsherjar og menntamálanefndar sem ég hef átt tækifæri til að ræða um þessi mál við á fyrri stigum og veit síðan að málið kemur til góðrar meðferðar hér á þinginu eftir